frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um veitingu ríkisborgararéttar fimmtíu einstaklinga sem sóttu um undanþágu til allsherjarnefndar samkvæmt þar til bærum lögum ég vil mælast til þess að þetta frumvarp verði samþykkt það er hefðinni samkvæmt útbúið aðeins í tveimur greinum í fyrstu grein eru taldir upp þeir einstaklingar sem veittur er ríkisborgararéttur fæðingarár þeirra og upprunastaður og svo aðra grein sem kveður á um það að lögin öðlist þegar gildi þegar er til umfjöllunar í háttvirta allsherjarnefnd eða liggur fyrir frumvarp frá einum háttvirtum þingmanni vigdísi hauksdóttur um afnám þessa réttar

biðtíma vegna refsinga frá innanríkisráðuneyti sem kemur til með að fækka til mikilla muna þeim einstaklingum sem munu sækja um ríkisborgararétt til allsherjarnefndar ég vil geta þessa þá spratt líka af því töluverð umræða í vor

erlendir ríkisborgarar sóttu um ríkisborgararétt á íslandi sem ekki hafa búsetu hér á landi í því skyni að gerast frumkvöðlar og fjárfestar en þá einstaklinga er ekki að finna í

sé einhvers konar lagaákvæði sem felur í sér að þeir sem vilja hasla sér völl í atvinnulífi á íslandi geti sótt um einhvers konar búsetu eða atvinnuleyfi tímabundið sem gerir þeim kleift að taka þátt í atvinnulífinu enn sem komið er má segja virðulegi forseti að auðveldara sé fyrir úlfalda að fara í gegnum nálarauga en fyrir auðmenn að gerast íslenskir ríkisborgarar en sú umræða bíður betri tíma og verður tekið til sérstakrar umfjöllunar í háttvirta allsherjarnefnd í haust en hér er frumvarp um fimmtíu einstaklinga sem allsherjarnefnd leggur til